Señor Presidente, señora Ashton, entre sus logros ha mencionado instrumentos para mejorar la planificación y la eficacia de la seguridad en el Cuerno de África.

Estos buques están sufriendo ataques y secuestros de piratas y están bajo la protección de la Operación Atlanta, desde que el pasado año esta Cámara así lo aprobara en una resolución. Ahora tienen problemas porque no pueden embarcar armamento pesado en los buques para ir mejor protegidos, porque no lo autorizan las autoridades africanas. Por ello me gustaría preguntarle, ¿qué logros ha conseguido para mejorar la seguridad de los buques atuneros congeladores europeos y vascos en el Océano Índico en los acuerdos a los que usted ha hecho mención?